Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je souhaite témoigner de mon soutien à mon camarade De Rossa. Les recommandations faites par le FMI à l'Irlande correspondent malheureusement à une tendance forte de nos décideurs politiques au plus haut niveau.

D'autres exemples l'analyse annuelle de la croissance de la Commission qui recommande la hausse de l'âge légal de la retraite en le liant à l'espérance de vie. Sur ce sujet, le Parlement a récemment exprimé sa désapprobation dans son rapport sur le Livre vert sur les pensions. Ou encore, la proposition de pacte de compétitivité appelant à la suppression de l'indexation des salaires sur l'inflation, notamment dans mon pays, la Belgique.

En effet, il serait temps que nos commissaires entendent ce message des travailleurs européens s'il ne souhaite pas agrandir le fossé entre eux et les citoyens, qui croiront de moins en moins au projet européen.